ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um heimild til fjárhagslegrar fyrirgreiðslu úr ríkissjóði í tengslum við málshöfðun fyrir erlendum dómstólum vegna íþyngjandi stjórnvaldsákvarðana erlendra stjórnvalda á tímabilinu fyrsta október til fyrsta desember tvö þúsund og átta flutningsmenn þessa frumvarps eru ásamt mér háttvirtir þingmenn árni páll árnason frá samfylkingu

frá vinstri hreyfingunni grænu framboði höskuldur þórhallsson þingmenn framsóknarflokksins og jón magnússon þingmaður frjálslynda flokksins í þessu frumvarpi er mælt fyrir um það og gerð sú tillaga að fjármálaráðherra verði heimilt að veita fjárhagslega til þess að standa undir kostnaði af undirbúningi og rekstri dómsmála

stjórnvaldsákvarðana erlendra stjórnvalda á tímabilinu sem ég nefndi hér áðan í frumvarpinu er kveðið á um það að fyrirgreiðslan skuli byggja á samningi milli aðila sem getur falið í sér beint fjárframlag lánveitingu eða fjárhagslega aðstoð að öðru leyti með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í annarri grein frumvarpsins þetta frumvarp er samið af þeim á hér stendur ásamt helga áss grétarssyni lögfræðingi og sérfræðingi við lagastofnun háskóla íslands

þetta mál er komið fram er auðvitað beiting breskra

á hryðjuverkalögum gagnvart íslendingum og íslenskum hagsmunum er þar einkum átt við frystingu eigna landsbankans það að landsbanki íslands hafi þurft að sæta því að vera settur á hryðjuverkalista og einnig hafa flutningsmenn í huga þær aðgerðir sem gripið var til gagnvart kaupþingi banka það er dótturfélagi kaupþings singer og friedlander sem knúið var í greiðslustöðvun sem síðar leiddi til þess að kaupþing banki h f varð ógjaldfær það þarf svo sem ekkert að vera að rekja þessa sögu og þær hörmungar sem þessar aðgerðir breskra yfirvalda hafa kallað yfir íslensku þjóðina hana þekkjum við og ég tel mig ekki þurfa að rekja hér tilgangurinn með þessu frumvarpi er fyrst og fremst sá að tryggja að þeir aðilar sem hafa orðið fyrir tjóni eða telja sig hafa orðið fyrir því að bresk stjórnvöld hafi með ólögmætum hætti ráðist gegn hagsmunum þeirra með beitingu hryðjuverkalaga geti farið í dómsmál fyrir erlendum dómstólum og þá dómstólum í bretlandi og fengið til þess fjárhagslega fyrirgreiðslu frá fjármálaráðherra þetta eru þau skilaboð sem felast í þessu frumvarpi það er auðvitað óvenjulegt að fjármálaráðherra sé veitt heimild mikil þess að styðja við bakið á einstaklingum eða fyrirtækjum sem vilja fara í dómsmál erlendis en allt þetta mál er auðvitað mjög óvenjulegt það varðar almannahagsmuni íslenska almannahagsmuni og það réttlætir þær reglur og þær tillögur sem fram koma í frumvarpinu af þeim ástæðum leggjum við frumvarpið til og teljum að vegna þess hversu óvenjulegt málið er hversu miklir hagsmunir eru í húfi sé nauðsynlegt að lagastoðin á bak við heimild fjármálaráðherra til þess að veita slíka fyrirgreiðslu sé skýr

yfirlýsing frá alþingi íslendinga um það að þingmenn á alþingi og íslenska þingið sætti sig ekki við það framferði breta að beita íslendinga þeim aðgerðum sem þeir gerðu við íslendingar viljum ekki sæta því

og við séum beittir hryðjuverkalögum við erum það ekki og sé það gert viljum við senda þau skilaboð að við munum bera hönd fyrir höfuð okkar og leita réttar okkar fyrir dómstólum og slík málshöfðun nýtur stuðnings alþingis

að taka þetta mál hér á dagskrá það er auðvitað óvenjulegt þegar svona lítill tími er eftir af þingstörfunum að þingmannamál eins og þetta fái meðferð hér á þinginu þannig að ég vil þakka þeim sem að því stóðu að koma málinu á dagskrá kærlega fyrir það það er auðvitað til mikils að vinna vegna þess að málshöfðunarfrestur vegna yfirvofandi dómsmála eru að renna út og þess vegna er mikilvægt að þessi heimild fáist að þetta verði að lögum svo að hagsmunir íslendinga verði ekki fyrir borð bornir ég vil líka þakka meðflutningsmönnum mínum sem eru þingmenn allra stjórnmálaflokkanna á þinginu fyrir að flytja málið með mér og veita því stuðning sinn það sýnir að það er víðtæk pólitísk sátt um að fara þá leið sem hér er lögð til frú forseti með þessum orðum lýk ég máli mínu og legg til að þessu máli verði vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu